Voorzitter, deze crisis raakt de fundamenten van de eurozone en de stabiliteit in Europa. Daarom is een geloofwaardige en effectieve aanpak dringend.

Ten tweede de omvang van het noodfonds. Die is niet zo hoog als gewenst door economen en centrale bankiers. Het is dus de vraag of dit element toekomstbestendig is. Ten derde het privatiseringsprogramma van Griekenland.

De resultaten die tot nu toe zijn behaald vormen onvoldoende reden voor dit optimisme. Ten vierde het uitwerkingsniveau. Ik denk bijvoorbeeld aan de waarde van de afschrijvingen door de particuliere sector op de Griekse staatsobligaties, een cruciaal element waaraan de bankensector met de autoriteiten moet werken zodat dit eind 2011 duidelijk is. Ook is er bij de herkapitalisering van banken nog grote onzekerheid. De Europese Bankautoriteit moet nog zaken uitwerken op basis van nieuwere cijfers over de kapitaalbehoeften uit september, en de schattingen hebben de afgelopen tijd op dit gebied forse verschillen vertoond. Een vijfde cruciale kanttekening betreft het economisch bestuur. De vraag is zijn er voldoende waarborgen om toekomstige problemen te voorkomen?